Al momento del pensionamento, ai guadagni inferiori si aggiunge la discontinuità dell'occupazione e della carriera e ovviamente ci saranno pensioni più basse. Per questo motivo nella terza età le donne corrono davvero rischi molto alti, molto più degli uomini, di trovarsi in situazioni di povertà. Cosa dire poi dei giovani? In Europa un giovane su quattro è disoccupato e in alcuni Stati membri questa percentuale supera il